Oprechte bedoelingen, maar ondernemers zijn eigenwijze mensen.

Zij laten zich niet leiden door een overheid, juist niet, zou ik bijna zeggen.

Ik spreek uit ervaring, want ik was ondernemer voordat ik mijn intrede deed in dit huis. Maar u kunt het mkb wel helpen, en niet met het bedenken van vijftig actiepunten, maar met het schrappen van regelgeving.

Voor elke nieuwe regel zijn er daar acht regels geschrapt.